frú forseti ég þakka hæstvirtum forseta fyrir að hafa staðfest það í yfirlýsingu sinni áðan að tölvudeildin telur að ekkert hafi verið tekið út

að enginn raunveruleg lögreglurannsókn fór fram á þessum málum og ég mun ekki gera það hvorki af hálfu lögreglunnar né af hálfu þingsins og ég get ekki réttlætt það að ákvörðun var tekin um það að skýra þingheimi ekki frá þessum fundi og heldur ekki einu sinni forsætisnefnd um þennan atburð ég vil taka undir orð manna hér um að hvort tveggja er forkastanlegt það hefði átt að fara fram raunveruleg rannsókn á málinu og það hefði átt að skýra þingheimi frá stöðunni en ég mun ekki réttlæta það og ætla ekki að réttlæta það að ókunn tölva hafi verið tengd við tölvukerfi alþingis í herbergi þingmanns úti í austurstræti það mun ég ekki gera en yfirlýsingar um alvarleika þessa máls byggja á getgátum einum meðan engin rannsókn hefur farið fram og málatilbúnaður morgunblaðsins í morgun forseta þingsins er til þess eins fallinn að koma höggi á og kasta rýrð á einstaka þingmenn jafnvel þingflokka og kannski ekki síst óvin bandarískra hernaðaryfirvalda númer eitt nú um mundir góðan daginn upplýsingavefinn wikileaks góðan daginn háttvirtur þingmaður það kann nú kannski að vera og þær ályktanir sem menn eru að draga af þessum getgátum sínum eru að mínu viti ósæmilegar dylgjur en málið er komið í réttan farveg ég vil